Auch der EGF ist ein Teil des europäischen Sozialmodells. Er hat zu Recht gesagt Wenn man ein Geschenk schnell macht, dann wirkt es doppelt bzw. es macht doppelte Freude.

Den Kollegen Lynne, Sinnott und Burke sage ich nur beispielhaft Der EGF kann vieles bewirken, aber er kann sicherlich nicht alle regionalen Probleme lösen. Das ist ganz klar, das soll er auch nicht.

Auch so käme dann den Arbeitnehmern noch mehr zugute. Die Bemerkung des Kollegen Naranjo Escobar ist sehr richtig und betrifft eine Aufgabe für die Zukunft. Wir müssen auch die Lissabon Strategie angesichts der Wirtschafts und Finanzkrise überarbeiten. Eine Bemerkung an Kollege Hughes Ein Beschäftigungsgipfel wäre schon schön, aber ich sage Ihnen ehrlich Mir ist auch eine Troika Sitzung recht, bei der etwas Vernünftiges herauskommt. Denn einen Gipfel um des Gipfels willen brauchen wir nicht.